Gospodine predsjedniče, želim se zahvaliti gospodinu Lamassoureu koji je dobro proanalizirao stanje i koji je dobro proanalizirao odnose između Parlamenta i Vijeća nakon Lisabonskog ugovora koji je gotovo četiri godine već na snazi. Činjenica je da Europsko vijeće ima status institucije, ali isto je tako jasno da nema zakonodavnu ulogu, ali zbog situacije, zbog krize, češće se sastajalo i malo po malo je, po mom mišljenju, izašlo izvan okvira svoje uloge. Mi kao parlamentarci definitivno hoćemo konzumirati ono što nam je Lisabonski ugovor dao i zato se slažem s ovih pet točaka koje je iznio gospodin Lamasourre vezano za sastanke Vijeća koji trebaju prethoditi raspravama u Europskom parlamentu. Također se slažem s kalendarom sastanaka da se Vijeće održava između plenarnih sjednica a ne istovremeno. Isto tako ne bi bilo loše da se svake godine rasprava o stanju Unije napravi i u nazočnosti Vijeća i Komisije. Također, zašto ne bismo imali akcijski program rada? Razumijem da nekad nije moguće zbog trenutnih izvanrednih situacija, ali bi trebalo imati neki okvirni kalendar. I naposljetku, najnovija inovacija, a to je demokratizacija Europske unije na način da se bira predsjednik Komisije nakon izbora i sljedeće godine u svibnju prvi put ćemo moći testirati na djelu pitanje kako će se Komisija postaviti. Dakle, ono što bi trebalo zaključiti je da trebamo formalizirati odnose između Vijeća i Parlamenta i da bismo trebali duh i slovo Lisabonskog sporazuma konačno primijeniti, unaprijediti odnose između Vijeća i Parlamenta, odnosno dati Parlamentu ulogu koju smo stvarno Lisabonskim sporazumom i dobili.